herra forseti ég vil þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir ræðu sína og innlegg í þessa umræðu um utanríkismál þar bar margt á góma sem ástæða er til að taka til umfjöllunar hér á hinu háa alþingi og ég vil víkja að fáeinum atriðum sem komu fram í ræðu hæstvirts ráðherra í fyrsta lagi vil ég fagna því sem fram kemur í upphafi ræðunnar að samstaða hafi ríkt hér á landi um framboð íslands til setu í öryggisráðinu og vænti þess að deilur sem ríktu um það mál fyrr á þessu ári hafi meira leiddar til lykta þannig að menn geti undið bráðan bug að því að vinna að stuðningi við framboð íslands til setu í öryggisráðinu þannig að ekki verði um að ræða í því máli eins og heyra mátti um tíma í öðru lagi tek ég undir það sem fram kemur hjá hæstvirtum ráðherra að trúverðugleiki sameinuðu þjóðanna veltur á því að stofnanir samtakanna geti tekið á brýnum vandamálum þess vegna er til dæmis nauðsynlegt að gera breytingar á öryggisráðinu og skipan þess en trúverðugleiki sameinuðu þjóðanna veltur líka á því að aðildarþjóðirnar virði stofnsáttmála sameinuðu þjóðanna og fari eftir þeim leikreglum sem þær hafa komið sér saman um en fari ekki að taka reglurnar í eigin hendur eins og gerðist í íraksstríðinu með slæmum afleiðingum að mínu mati bæði fyrir sameinuðu þjóðirnar og fyrir þau ríki sem að því stóðu það er óþarft að fara nánar yfir íraksmálið aðdraganda þess og rökstuðning fyrir því að ákveðin ríki ákvæðu upp á sitt eindæmi án stuðnings sameinuðu þjóðanna að hefja innrás í írak en ég hygg að mönnum eigi að vera það ljóst að það var ekki gæfuspor sem stigið var hvorki fyrir sameinuðu þjóðirnar bar fyrir þau ríki sem að því stóðu það er mikilvægt að menn nái samkomulagi á grundvelli þess ramma og leikreglna sem menn hafa komið sér saman um ef leikreglurnar eru að einhverju leyti ófullnægjandi eiga menn auðvitað að vinna að því að breyta þeim

það sé mikil nauðsyn á því að alþingi ræði um stöðu hersins hér á landi og samninginn við bandaríkjamenn um varnir landsins málið hefur þróast með þeim hætti að það er nokkuð ljóst að sú skoðun er mjög víðtæk innan bandaríkjanna eða innan bandarískra stjórnvalda að ekki sé þörf á þeim her hér á landi að minnsta kosti ekki í þeim mæli sem verið hefur og hugsanlega yfir höfuð engin þörf á her af þeirra hálfu þetta mat þeirra liggur nokkuð ljóst fyrir og við þurfum að ræða málin af okkar hálfu og skýra það hvert okkar mat er við þær aðstæður sem menn telja að ríki hér í heiminum það er að minnsta kosti eitt sem er ástæða til þess að fagna í þessum efnum það mat bandaríkjamanna og eflaust fleiri

því að mínu mati hljótum við að móta okkar stefnu dálítið og að verulegu leyti reyndar út frá slíku mati það var upphaflega aldrei meiningin að hafa hér her á landi ef ekki væri talin nein hætta sem steðjaði að landinu ég minni á yfirlýsingar allra stjórnmálaflokka um það efni á sínum tíma og heitstrengingar um það að her væri hér á landi aðeins öryggisins vegna og aðeins svo lengi sem þurfa þætti

taka slíkt mál til umræðu sem eðlilegt er að gera því að málið er stórt og eðlilegt að íslendingar eins og aðrar evrópuþjóðir velti því fyrir sér hvort þeir eigi erindi inn í evrópusambandið og hvaða ávinning þeir kunni að hafa af aðild og hvaða ókostir kunni að fylgja þá þurfa menn auðvitað fyrst að spyrja eða gera sér grein fyrir því

er það það evrópusamband sem er í dag eða er það það evrópusamband

og embættismanna

sem borið var undir kjósendur í nokkrum löndum evrópu fyrr á þessu ári þegar þeir voru beðnir um að samþykkja hina svokölluðu stjórnarskrá evrópusambandsins

og hvað er það sem menn eru að stefna að virðulegi forseti í þessum efnum jú menn eru að stefna að einhverju sambandi sem hefur stjórnarskrá hvað er það sem hefur stjórnarskrá það eru ríki þau hafa stjórnarskrá það er ein stjórnarskrá fyrir ísland og ein fyrir hverja aðra evrópuþjóð og þegar menn setja sér stjórnarskrá fyrir evrópusambandið þá eru menn að segja við erum að stefna að einu ríki og þegar menn stefna að einu ríki þá eru menn að stefna að mikilli miðstýringu mikilli samþjöppun valds og það er það evrópusamband sem við skulum þá ræða hvort mönnum finnist álitlegt að ísland gangi inn í ég segi nú virðulegi forseti það er mikil trú sem menn hafa á stöðu íslands og afli ef þeir halda að ísland hafi mikil áhrif ef nokkur inni í slíku evrópusambandi sem telur eitthvað á fimmta hundrað milljónir manna það er eins og mér liggur við að segja virðulegur forseti krækiber í ónefndum stað það er nú ekki líklegt að menn fái miklu þokað um mál fyrir sína hagsmuni og sinnar þjóðar þegar menn eru komið inn í slíkt bandalag eða sambandsríki ég held að menn þurfi ekki að hugleiða málið mikið til að gera sér grein fyrir því að í stjórnríkjasambandi með sameiginlega stjórnarskrá og ýmsan sameiginlegan rétt og skyldur

vegna þess að viðfangsefnið er að dreifa ávinning af auðlindunum arðinum af þeim til allra íbúa sambandsins ekki bara til þess ríkis sem auðlindin er í það er bara blekking að halda því fram að menn gætu innan evrópusambands framtíðarinnar ef það verður til

það er bara blekking menn eiga ekki að vera að reyna að halda því fram vegna þess að það mun ekkert verða

um efnahag íslensku þjóðarinnar um styrk íslenska hagkerfisins og berum það saman við evrópusambandslöndin þá spyr ég í hvað erum við að sækjast hvað er það sem á að bæta okkur í þessum efnum

ég held virðulegi forseti að það verði nú erfitt fyrir þá sem vilja tala fyrir því að ganga inn í

og sannfæra íslensku þjóðina um að það séu einhverjir hagsmunir í því máli sem færi lífskjör þjóðarinnar fram á veginn það er meira að segja þannig að það gengur ekki vel að sannfæra íbúa einstakra evrópusambandslanda

hollendingar felldu þessa stjórnarskrá líka með yfirgnæfandi mun eða tuttugu og fjögur prósent mun nokkrum dögum seinna og málið er úti af borðinu í bili menn eru að hugsa sitt ráð í þessu bandalagi og velta því fyrir sér hvernig menn eiga að geta komist áfram með það þrátt fyrir þessa andstöðu þannig er nú umræðan

á góma sem háttvirtur þingmaður jón bjarnason getur helst ekki komið hér upp í ræðustól öðruvísi en að nefna framsóknarflokkinn í annarri hverri setningu og fyrrverandi framsóknarmenn og fyrrverandi framsóknarmenn í hinni setningunni það er dálítið merkilegt að maður sem hefur lagt fyrir sig stjórnmál á einhverjum pólitískum grundvelli sem hann aðhyllist skuli eyða öllum sínum kröftum í að ræða um annan stjórnmálaflokk sem hann aðhyllist ekki ég held að miðað við úrslit síðustu alþingiskosninga megi nú draga þá ályktun að háttvirtum þingmanni hafi mistekist hrapallega að sannfæra kjósendur um að sú stefna sem hann boðar eigi nokkurt erindi til kjósenda að minnsta kosti var hann innan við hálfdrættingur á við framsóknarflokkinn í þeim kosningum þannig að ég held að hann ætti nú ekki að vera að hælast

ha það kom ákaflega skýrt fram á síðasta flokksþingi og fyrri flokksþingum ég bara bið háttvirtan þingmann að hafa það alveg á tæru efast ekki um það hins vegar hafa menn unnið á grundvelli evrópuskýrslu sem ákveðinn starfshópur tók saman fyrir nokkrum árum og þar hefur verið lagt til að menn vinni að því að skilgreina samningsmarkmið það kom til dæmis fram á flokksþingi tvö þúsund og þrjú og aftur á flokksþinginu tvö þúsund og fimm það er ekki nema eðlilegt að menn á hverjum tíma fylgist með því hvaða markmið menn ættu að hafa í samskiptum sínum við evrópusambandið eftir hverju menn ættu að sækjast og hvað það er sem menn ættu að varast hvaða ávinning menn gætu haft og hvern ekki það er eðlilegt að menn fylgist með því á hverjum tíma hvernig sú staða er og það er það sem ályktað hefur verið um í þessum efnum virðulegi forseti en það að vinna að mótun samningsmarkmiða er ekki ákvörðun um að undirbúa aðildarviðræður það er ekki ákvörðun um að fara í aðildarviðræður og það er ekki ákvörðun um að ganga inn í evrópusambandið eins og ég rakti til þess að menn geri sér grein fyrir kostunum á borðinu ef að áður en menn ætli að undirbúa aðildarviðræður þarf að fá samþykkt á flokksvettvangi fyrir því í öðru lagi áður en menn ætli að sækja um aðild þarf að ætla saman flokksþing og fá samþykkt fyrir því flokkurinn hefur engin skref stigið sem hægt er að túlka sem vilja til þess að ganga inn í evrópusambandið það hins vegar liggur ljóst fyrir að auðvitað eru til flokksmenn sem hafa áhuga á því en það er ekki stefna flokksins